inną orientację seksualną.

Ta historia jest krwawa i tragiczna i oby nigdy się nie powtórzyła. Nie mogę też zgodzić się jako były samorządowiec, jako osoba otwarta, aby ktokolwiek w jakimkolwiek kraju przyjmował uchwały, które tworzą miejsca wolne od jakiejkolwiek grupy społecznej. Powinniśmy reagować. Żaden nowoczesny kraj nie powinien zgadzać się na hejt, na działania i mowę nienawiści. Tolerancja powinna być kamieniem węgielnym każdego nowoczesnego państwa i nowoczesnego społeczeństwa.